a demokratikus eszmék terjedését, a nyilvánosság megteremtését. A Vjaszna és a hozzá hasonló szervezetek bátor kiállása másokat is hasonló bátor tettekre sarkallhat, ami demokratikus engedményekre, az emberi jogok fokozottabb betartására kényszerítheti a fehérorosz kormányt. Ám ne becsüljük alá a minden diktatúrára jellemző félelem légkörét. Ha a hatóságok sikerrel tipornak el hasonló kezdeményezéseket, akkor a lakosság úgy érezheti, hogy lehetetlen megtörni a hatalom erejét. Ezért nagyon fontosak a nemzetközi reakciók, és az EU egységes és határozott álláspontjának erőteljes kifejezése. Világos kell legyen, hogy Fehéroroszország a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása irányába kell elmozduljon, másképp semmilyen együttműködésre vagy engedményre nem számíthat az európai országok részéről.